Frau Präsidentin! Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Dimas. Wenn ich richtig informiert bin, ist es so Wenn wir in der Europäischen Union die Ziele, die wir uns gesetzt haben 20 erneuerbare Energien bis 2020 und 20 Energieeffizienzsteigerung bis 2020